Monsieur le Président, mes premiers mots seront pour vous prier de m'excuser, Mesdames et Messieurs les députés, de vous rejoindre avec quelques minutes de retard. La Présidence belge est tellement dynamique que, au moment même où se déroule ce débat important, ici, sur cette directive AIFM, nous avons un débat au Conseil Compétitivité sur un autre sujet important, qui est celui du brevet européen, et donc j'ai quitté le Conseil pour y retourner tout à l'heure, je ne sais pas encore dans quelles conditions,

Je voudrais le remercier et le féliciter, comme l'ensemble des coordinateurs et des rapporteurs fictifs, et naturellement Didier Reynders vient de s'exprimer la Présidence belge et toute son équipe, pour le travail très important, très tenace qui a été accompli tout au long de ces dernières semaines, avant lui, par les autres Présidences. Cela fait maintenant près de quinze ou dix huit mois que nous débattons de ce sujet, et nous sommes tout près, avec le vote du Parlement, de concrétiser un accord raisonnable. Le Parlement se réunit aujourd'hui pour en débattre et demain pour en décider. Ce vote en plénière, Mesdames et Messieurs les députés, aura lieu à la veille du Sommet du G20, à Séoul, et cela représente une belle occasion de démontrer notre capacité d'agir ensemble, de réaliser des objectifs communs, de mettre aussi en œuvre les décisions prises au lendemain de la crise et cette crise n'est pas encore terminée sur le plan

de telle sorte que tous les acteurs financiers soient soumis à cette réglementation et à cette surveillance à la fois solide et efficace. Les États membres ont donné, comme l'a dit Didier Reynders, à l'unanimité, leur accord à cette dernière proposition. Cet accord, Mesdames et Messieurs les députés, je veux le dire comme je le pense, n'aurait pas été possible sans la contribution du Parlement qui a amélioré de manière significative les propositions dont nous débattions.

de cette proposition de directive. Je voudrais télégraphiquement citer quelques éléments que nous retenons comme positifs et de qualité. D'abord, le renforcement des règles sur le private equity qui augmenteront la transparence de ces activités vis à vis des employés des entreprises cibles et introduiront comme beaucoup d'entre vous l'ont souhaité, même si je sais que certains trouvent que ça ne va pas suffisamment loin des garde fous solides contre l'asset stripping.

Cette solution fondée sur l'approche mêmes règles, mêmes droits a toujours été soutenue par la Commission et elle garantit, à terme, que tous les gérants actifs en Europe seront conduits à respecter les règles européennes. Troisièmement, un rôle prépondérant pour l'ESMA dans ce dispositif qui renforcera la cohérence de la surveillance des gérants et le fonctionnement des passeports européens et pays tiers. Quatrièmement, des règles solides additionnelles qui protégeront les investisseurs et les marchés. Je voudrais mentionner à cet égard les limites sur l'effet de levier, les fonds propres additionnels, l'assurance professionnelle des gérants et les règles sur le rôle et la responsabilité des dépositaires. Mesdames et Messieurs les députés, la Commission partage votre préoccupation sur l'absence de règles concernant la commercialisation passive. Cette lacune pourrait s'avérer un moyen de contourner nos règles, et voilà pourquoi nous avons la même préoccupation. Toutefois, les États membres se sont opposés de façon presque unanime à toute règle dans ce domaine et nous sommes prêts, dans un esprit de compromis, à accepter le texte actuel, à la condition que cette question fasse l'objet d'une revue, d'un rendez vous de la directive à terme, et nous y veillerons. Au nom de la Commission, je remercie une fois encore le Parlement pour sa coopération déterminante, sa contribution sur ce dossier, et je forme, comme Didier Reynders, le vœu que l'on puisse trouver un accord le plus large possible sur ce compromis qui reste pour nous un compromis dynamique et qui nous permet de tenir un des engagements pris au G20, pour tirer des leçons de la crise financière.